atkvæðagreiðslu um kvöldfund í einu stærsta máli sem alþingi íslendinga hefur tekist á hendur og ef við erum að tala um virðingu alþingis og ef við viljum standa vörð um virðingu þingsins þá tölum við ekki um mál sem þetta um miðjar nætur

þá eiga stjórnarliðar að sýna þessu máli þá virðingu að taka þátt í umræðum um þetta risastóra mál ef við stjórnarandstæðingar eigum að tala heilu næturnar fyrir auðum sal þar sem enginn stjórnarliði er til staðar þá er það fyrir neðan virðingu alþingis það sem við erum að gera með þessari umræðu er að mótmæla því að ræða þetta mikilvæga mál um miðjar nætur þannig erum við stjórnarandstæðingar það er minni hlutinn í þinginu að standa vörð um þingið og kannski líka að reyna að innleiða einhverjar fjölskylduvænar